Pentru asta, cred eu, avem nevoie de o viziune nouă, bazată de asemenea pe o schimbare de mentalitate, care să permită utilizarea instrumentelor care sunt introduse de Tratatul de la Lisabona. Printre aceste instrumente, aș cita, în primul rând, necesitatea cooperării structurate permanente între statele membre. De fapt, statele membre trebuie să beneficieze de instrumentele și capabilitățile politicii de securitate și apărare comune, dar și, așa cum s a mai spus aici, de resurse suficiente pentru a le utiliza. Nu trebuie, cred, să lăsăm criza economică să ne împiedice în finanțarea misiunilor și operațiunilor de apărare și securitate, deoarece e vorba de investiții pe termen lung, care își vor dovedi cu siguranță utilitatea. Pe de altă parte, trebuie spus, lipsa de finanțare poate duce la pierderea ireversibilă a unor practici și tehnologii. Introducerea unei clauze de solidaritate e un element esențial, însă e nevoie ca aceasta să fie comunicată cetățenilor europeni, pentru a crea cu adevărat sentimentul unui destin comun.